Zaproponowany projekt rezolucji zawiera kilka elementów, które są dla mnie nie do przyjęcia. Za szczególnie naganne uważam insynuacje o rzekomym braku przejrzystości polskiego śledztwa w tej sprawie. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz działania służb specjalnych leżą w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.

Dochodzenie trwa, a jego zakończenie uzależnione jest nie tylko od sprawności polskiej prokuratury, ale przede wszystkim od faktu, że przeprowadzenie dochodzenia dowodowego jest utrudnione w związku z tym, że większość dokumentów jest w posiadaniu USA i często jest objęta klauzulą tajności. Chociaż doceniam podstawy i znaczenie tej debaty, muszę wyraźnie podkreślić, że ochrona obywateli jest naszą najwyższą odpowiedzialnością. Podczas debaty często zapominamy, że terroryzm jest aktualnie największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej i dlatego musimy robić wszystko, co w naszej mocy, w obronie wolności i naszych wartości. Niewinni obywatele stają się celami ataków różnych grup terrorystycznych, używających coraz bardziej okrutnych i niekonwencjonalnych metod. W odpowiedzi zmuszeni jesteśmy podejmować wszelkie możliwe starania w zakresie zapobiegania im i ich zwalczania.